Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che esprimo tutta la preoccupazione per la situazione che ci troviamo a vivere, preoccupazione per la grave crisi economica che stiamo attraversando, ma ancor di più per la situazione internazionale. L'Europa, l'Unione europea, è nata proprio su questi due pilastri, il benessere e la pace, anzi direi la pace e il benessere, e oggi sembrano in crisi entrambi. Forse ci stiamo anche svegliando da un'illusione nella quale ci siamo cullati per tanto tempo. Abbiamo pensato che fossero dei beni acquisiti per sempre e forse non abbiamo fatto abbastanza per tutelarli negli anni passati, quando essi non erano in pericolo. Oggi, credo, stiamo anche scontando dei ritardi in questo senso. Sicuramente, nella situazione che si è creata in Ucraina, non siamo stati efficaci quanto avremmo potuto essere, non siamo stati tempestivi quanto sarebbe stato bene che lo fossimo. Però io sento dei toni che mi preoccupano, perché non vorrei che la guerra si fa in due, la pace anche si fa in due, ma a volte il tono qui sta diventando veramente preoccupante non vorrei che si alzassero di nuovo dei muri altissimi, invisibili ma reali, che farebbero male al mondo, globalmente. L'Europa deve ritrovare questa sua dimensione di dialogo, deve rafforzare la diplomazia, deve aprire il dialogo, deve costruire ponti.